og fiskimannasambandi íslands ríkislögreglustjóra félagi vélstjóra og málmtæknimanna slysavarnafélaginu landsbjörg landssambandi björgunarsveita félagi skipstjórnarmanna persónuvernd hafnasambandi sveitarfélaga samtökum atvinnulífsins tollstjóranum í reykjavík umhverfisstofnun olíufélaginu h f olíudreifingu e h f eyþingi sambandi sveitarfélaga í eyjafirði og þingeyjarsýslum og samtökum sveitarfélaga á norðurlandi vestra

nefndin ræddi þá tilhögun sem lögð er til í frumvarpinu og fjallaði meðal annars um hvort breytingin geti haft í för með sér takmörkun á kæruleiðum fyrir hlutaðeigandi aðila nefndin telur svo ekki vera heldur miði breytingin fremur að hagræðingu og einföldun í skipulagi stjórnsýslu nefndin telur að breytingin

tuttugasta og fimmtu grein í tuttugasta og sjöundu grein laganna kemur ráðuneytis ármann krónu ólafsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta rita allir aðrir nefndarmenn samgöngunefndar